În contextul în care, la nivel global, numărul refugiaților a crescut, iar Uniunea Europeană primește mai mult de jumătate din numărul de solicitanți de azil, instituirea unui sistem european de azil comun trebuie urgentată. În acest sens, este salutară propunerea de creare a unui Oficiu european de sprijin în materie de azil care să coordoneze politicile naționale ale diferitelor țări, astfel încât să se evite împovărarea anumitor state în mod disproporționat. Consider că acest birou trebuie organizat astfel încât să joace un rol important în caz de criză și să evalueze în mod corect cererile de azil. Cred că este necesar ca noile state membre ale Uniunii Europene, România și Bulgaria, să primească sprijin din partea Uniunii Europene prin mecanisme eficiente de solidaritate, în vederea garantării unor condiții de primire adecvate pentru solicitanții de azil.